Frau Präsidentin! Natürlich ist städtische Mobilität ein Thema für EU Förderprogramme, Erfahrungsaustausch, ist es aber ein legislatives Thema für uns? Eher nicht, deshalb versucht ja dieser Bericht schon, die allgemeinen Grenzwerte für Autoabgase unter die Lupe zu nehmen. Das muss man diskutieren, aber bestimmt nicht in diesem Bericht! Und dann die Fahrräder Natürlich, für Wohlfühlthemen haben wir ja die Zuständigkeit in Brüssel abonniert.

Haben wir in Europa keine anderen Probleme? Meine Damen und Herren, unsere Schattenberichterstatterin hat vieles versucht, hat auch einiges in vernünftige Bahnen gelenkt, aber was bleibt, sind Fahrradquoten, sind autofreie Sonntage, das Verbot von Verbrennungsmotoren. Ich bin auch für eine verbesserte städtische Mobilität und werde dem Bericht in dieser Hinsicht auch zustimmen. Aber anstatt autofreier Sonntage sollten wir uns besser um städtische Problemviertel kümmern, und anstatt Fahrradquoten empfehle ich, die europäische Aufmerksamkeit den Flüchtlingsquoten zu widmen, meine Damen und Herren.